Paní předsedající, tuto zprávu z vlastní iniciativy jsem podpořila. Nedávný spor ohledně obnovení schválení glyfosátů poukázal na to, že důvěra v povolení přípravků na ochranu rostlin v EU byla vážně poškozena. Je tedy nutné posoudit, jak účinně a bezpečně probíhá povolovací režim pesticidů a herbicidů na úrovni Unie i členských států. Zejména pokud jde o povolování konkrétních přípravků na úrovni členských států, existují vážné pochybnosti o odůvodněnosti uplatňování velkého množství výjimek. Zpráva také správně apeluje na to, aby státy mezi sebou lépe sdílely data o přípravcích a zvýšily transparentnost procesu. V tomto ohledu nejsou některé cíle nařízení splněny. V sázce je samozřejmě hodně. Na jedné straně práce zemědělců, jejich výnosy a také zajištění potravin pro populaci. Na straně druhé je ochrana veřejného zdraví a naše opatření by měla být vyvážená.